Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci! Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga predlaga državni svet, v svojih treh členih prinaša ukrep, ki ga slovenski podjetniki nujno potrebujejo. Slovensko podjetje , ki želi v drugi državi članici Evropske unije izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti potrdilo A ena, s katerim delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje Republike Slovenije. Trenutno se zahteva obvezno prilogo vloge za izdajo obrazca A ena, in sicer kopijo pogodbe o zaposlitvi. Predlog prinaša njeno nadomestitev z izjavo, da takšna pogodba že obstaja. Izjava je podana pod kazensko in materialno oziroma civilno odgovornostjo. Izpolnjevanje pogojev za izdajo potrdila A ena se lahko posledično preveri preko informacijskega sistema, na takšen način se pospeši izdaja potrdila. Krščanski demokrati zaupamo v človeka, njegove sposobnosti in razsodnost. Zato zagovarjamo omejen poseg regulacije in aktivnosti javne uprave v avtonomno sfero posameznikov . Zavzemamo se za odpravo regulatornih omejitev povsod, kjer se posamezniki lahko prostovoljno dogovorijo med seboj, ter odpravo izvrševanja neučinkovitih nadzorov, katerih posledica je zgolj povečevanje stroškov poslovanja. Obsežna regulacija je pogosto zgolj rezultat vplivnih interesov, ki vseh uspejo preko nje zagotoviti privilegiran gospodarski položaj, kar uničuje konkurenco, ustvarjalnost, podjetnost in razvoj. Ker zakon odpravlja birokratske ovire in omogoča avtomatizacijo postopka izdaje obrazca A ena, ga bomo v Novi Sloveniji podprli.